Je voudrais axer mon intervention sur les travailleurs et les citoyens, parce qu'une entreprise, une industrie, ce n'est pas uniquement un endroit où l'on produit un bien de consommation, c'est beaucoup plus que ça.

Or, le jour où ces industries disparaissent, c'est toute la société qui disparaît et la facture est présentée à la société.

Voilà deux multinationales qui ont bénéficié de subsides à coups de dizaines de milliards d'euros d'aides publiques pour aller s'implanter dans des zones du monde où les contraintes sont moindres. La question est de savoir ce que vous allez faire, Madame la Commissaire, lorsque ces productions qui seront faites ailleurs vont revenir sur le marché européen. Quelles sont les contraintes qu'on impose à ces industries là?

Le multilatéralisme c'est surtout le laisser faire le laisser faire fiscal, le laisser faire financier, le laisser faire économique, c'est surtout la loi du prix. C'est le prix le plus bas qui emporte le marché.

On ne peut pas continuer à jouer alors que nous n'avons pas tous les mêmes règles. Lorsque la Commission européenne s'apprêtait à reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, nous mettions, vous mettiez en danger l'industrie et tout le monde l'a dit! On pouvait perdre quatre millions d'emplois industriels en quelques mois. Et pourtant ça a été une proposition de la Commission européenne!

Où est le citoyen? Où est le travailleur?

Trudeau, qui dit chiche, allons y, remettons les règles de l'OMC à plat parce que sinon c'est la loi du plus fort et vous savez très bien que les Chinois, à coups de centaines de milliards de dollars de subventions, vont tous nous tuer économiquement si le mot d'ordre c'est d'être moins cher que moins cher, on ne fera jamais le poids, nous autres Européens. C'est notre modèle social, c'est notre modèle sociétal qui est en jeu, c'est plus que de la compétitivité, de l'innovation ou de gagner des marchés, c'est le modèle social européen, le modèle de liberté, de démocratie qui est en jeu derrière ces industries. Et je vous en parle, parce que je viens d'une région qui a été fortement industrialisée et qui est aujourd'hui fortement désindustrialisée. On fait le nid de tous les populistes, on fait le nid de tous les nationalistes, parce que quand une usine disparaît, vous vous retournez, il n'y a plus rien, c'est le désert. Et nous autres Européens, nous n'avons pas de réponse à apporter.